Ich würde Sie doch bitten Bei der umfassenden Anzahl von Ministern und Staatssekretären, die eigentlich jede Regierung hat, müsste doch sichergestellt sein, dass wenigstens ein Vertreter der Regierung des amtierenden Ratsvorsitzes hier anwesend sein kann.